Herkunftsangaben von Produkten sind sehr wichtig für den Verbraucher.

Wir sollten die Kommission nach wie vor drängen, einen neuen Anlauf zu machen für die Herkunftsbezeichnung.